À partir du moment où l'on ne protège pas l'industrie, il arrive toujours le pire. Moi, je suis pour qu'il y ait des normes européennes fortes en matière sociale, en matière environnementale, qui poussent aussi à l'innovation et empêchent la délocalisation. Mais à partir du moment où on laisse des pays subventionner explicitement leur industrie pour tuer nos propres industries en Europe, on abandonne ces secteurs là, qui finissent soit par s'effondrer, soit par délocaliser. Donc, oui, mais on a absolument besoin de l'Europe pour faire cela, parce que chaque pays, face à la Russie, face à la Chine ou face à n'importe qui, ne tiendra jamais la route.